Co se týče Komise, vidíme stále se opakující problém ve sdíleném řízení ve spolupráci s kontrolními orgány členských států. Vzhledem k tomu, že existují dvě oblasti s alarmujícím procentem chybovosti, je třeba urychleně přijmout režim, který by Komisi umožnil zhodnotit individuální potíže členských států a včas na ně reagovat. Znepokojující je velké množství chyb v hospodaření jednotlivých agentur. Jsme proto rádi, že se zpravodajka rozhodla pro odložení udělení absolutoria u čtyř z nich. Měli bychom se zamyslet nad tím, jakým způsobem docílit snížení provozních nákladů, např. také sdílením služeb mezi agenturami podle blízkosti umístění nebo podle oblasti jejich politiky. Co se týče Evropského parlamentu, podporujeme hledání úspor, např. lze snížit výdaje na udělování cen, což už tady zaznělo i od pana zpravodaje, nebo snížit výdaje na prezentaci Parlamentu, jako jsou výdaje na Parlamentárium nebo Dům evropských dějin. Závěrem bych chtěla říci, že dokud rozpočet Evropské unie jako celek neobdrží od Účetního dvora pozitivní prohlášení o věrohodnosti, skupina Evropských konzervativců a reformistů se rozhodla nepodpořit udělení absolutoria, pokud jde o jakoukoliv část rozpočtu Evropské unie, a naopak se rozhodla podpořit odložení v těch případech, kdy je